Madame la Présidente, je vais évoquer avec vous aujourd'hui la situation dans les cinq départements d'outre mer français. Depuis sept ans de crise sanitaire, sociale et économique, sachez que je me bats pour que soit déclenché un grand plan de relance économique favorable à l'Outre Mer. Il en va de la survie de nos territoires ultramarins.

Chers collègues, il est grand temps que chaque aide à destination de l'Outre mer soit maintenue à l'euro près.